frú forseti ég vil þakka fyrir þessar skýringar sem forseti hefur nú veitt vegna þess nýju frétta um að reynt hafi gerð að brjótast inn á tölvunet alþingis og ég vil jafnframt fagna því að hún ætli að funda áfram með formönnum þingflokka og eftir atvikum forsætisnefnd til að upplýsa málið frekar ég vil láta þess getið hér að ég tel að jafnvel þótt menn hafi af góðum hug og til að gæta öryggis fyrir tölvunet alþingis tekið þá ákvörðun á sínum tíma að upplýsa ekki um málið þá hefði engu að síður verið rétt að gera það ég tel að það sé mönnum augljóst í dag að það hefði þurft að skýra þingheimi frá þessum málum og jafnvel þótt grunsemdir beindust ekki að neinum sérstökum og að niðurstaða rannsóknar lögreglunnar hafi

allt þetta samantekið og sú staðreynd að tölvunni var fyrir komið inn á skrifstofu þingmanns inn á sömu hæð og minn þingflokkur hefur sínar skrifstofur ásamt með þingflokki hreyfingarinnar er gríðarlega alvarlegt það er gríðarlega alvarlegt að hér hafi menn getað komið sér fyrir inni á þinginu til að gera tilraun til gagnastulds eða hlerunar vegna starfa þingmanna gríðarlega alvarlegt mál mig langar þó að geta þess að það er í sjálfu sér ánægjulegt að þingverðir skuli hafa uppgötvað málið að þeir skuli fara inn á tómar skrifstofur og gæta að því hvort þar sé eitthvað á seyði og það ber að þakka fyrir það að menn hafi sinnt því starfi sínu vel en um leið er það hálfsorglegt að það skuli hafa einhver þau mistök verið gerð þegar tölvan er fjarlægð að það reyndist erfiðara að rannsaka málið í framhaldinu en málið er komið í réttan